Spoštovani vsi prisotni, gospod predsedujoči, gospod Metod Dragonja z osebjem, lep pozdrav! Vlada Republike Slovenije predlaga državnemu zboru predlog zakona, obravnava po nujnem postopku, da se Pardon, sem preskočil. v dopisu v, z osmega enajstega dva osemnajst predlaga državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi lahko nastale, v kolikor zakon ne bi bil pravočasno sprejet. Rok za prenos direktive je namreč potekel že sedemnajstega šestega dva tisoč šestnajst. Zaradi nadaljnjega odlaganja prenosa določb direktive v slovenski pravni red bi nastale težko popravljive finančne posledice za državo, hkrati pa bi bila z izrekom sodbe v državi naložena dnevna denarna kazen v višini sedem tisoč devetsto šestinosemdeset cela šestdeset evra, ki se bo povečevala z vsakim dnem nadaljnjega neprenosa določbe direktive. Pozor, to ni napisala opozicija, to je napisala vlada. Vlada Marjana Šarca, ki rešuje vlado Mira Cerarja, ki naj bi po besedah aktualne vlade s svojim delovanjem oziroma nedelovanjem ogrozila Slovenijo s težko popravljivimi finančnimi posledicami za delovanje države. Poslanska skupina Slovenska nacionalna stranka predlaga, naj vlada pripravi tak predlog zakona, ki bi pomenil zgolj prenos direktive v naš pravni red. S tem bi se izognili finančni kazni, vse ostale spremembe in dopolnitve zakona, ki so tudi pomembne, pa naj se predlagajo drugič. Smernice Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v stoosemindvajseti točki navajajo, da je ustrezneje poseči po novem zakonu namesto novele, če bi se obseg novele bližal noveliranju tretjine ali celo več obsega zakona. Predlog zakona spreminja devetinsedemdeset členov, dvajset členov črta, dodaja devetnajst novih členov. To je več kot polovica, ne samo tretjina. Zakaj vlada ne upošteva lastnih smernic, zakaj silijo z novelo, če bi morala pripraviti novi zakon. Zakonodajno-pravna služba je zapisala, da bi bilo v skladu s pravili, ne, nomotehnike potrebno pripraviti predlog novega zakona, ki ureja revidiranje. Zakaj imamo Zakonodajno-pravno službo? Ali jo bo državni zbor upošteval ali bo zopet prezrl njene utemeljene pripombe. Zakonodajno-pravna služba je opozorila tudi na zelo pomanjkljivo sodno varstvo predlogov novele zakona. Še več, že vnaprej opozarjajo, da je stopetnajsti člen, ki določa, da v da sodišče v postopku sodnega varstva praviloma odloči brez glavne obravnave v neskladju s šestim členom evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zakaj zakaj torej silite z neustavnim predlogom novele zakona? Kdo bo odgovarjal za škodo, ki jo bo morala Slovenija zopet plačati zaradi kršitve določenih pravic? V predlogu zakona se večkrat pojavlja izraz strokovni svet agencije, ki pa v predlogu zakona sploh ni urejen niti Zakon o javni agenciji niti predlog zakona, nikjer ni, ne določate, da bi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem imela tak strokovni svet, in ne določata njegove sestave. Vlada v predlogu zakona ni upoštevala niti stosedeminštirideseti člen ustave, ki določa: "Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve." S spremembo enaintridesetega člena Zakona o revidiranju, dva, ni jasno, kako se taksa oziroma nadomestilo iz tega člena določi, zlasti pa ne, za katere naloge in po katerih kriterijih se določi njena višina. Poleg tega tudi ni urejeno, s kakšnim aktom se naloži posameznemu zavezancu. Za ta člen je torej že vnaprej ugotovljeno, da je v neskladju z ustavo. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju o predlogu zakona poleg splošnih pripomb dodala še dodatne pripombe k štiriindvajsetemu členu predloga zakona. Očitno je, da je predlog zakona slabo pripravljen. Zanima me, kdo je - z imenom in priimkom -, kdo je pripravljavec tega predloga zakona. Predloga zakona ne podpira niti Komisija Državnega zbora za gospodarstvo, turizem, obrt in finance. V poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke predloga zakona nikakor ne bomo podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.